Wir Europäer müssen unser Schicksal stärken und in unsere eigene Hand nehmen. Doch eine Europäische Union, die schützt, muss nicht nur handeln wollen, sie muss es auch können.

Bei immer komplexer werdenden Waffensystemen wird es für jeden Mitgliedstaat schwieriger, solche Produkte alleine zu erforschen, zu entwickeln und letztendlich zu beschaffen und zu unterhalten. Mit dem Europäischen Verteidigungsfonds wird grenzüberschreitende Kooperation gefördert und die nächste Generation von Verteidigungsgütern sei es bei Landsystemen, bei neuen Flugzeugentwicklungen, bei Marineprojekten oder auch im Cyberbereich gemeinsam entwickelt. So gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu einer Europäischen Verteidigungsunion und damit und das ist entscheidend zu mehr Sicherheit für unsere Bürger.